Multe incidente informatice apar datorită lipsei de reziliență și robustețe a infrastructurii rețelelor private și publice, a bazelor de date slab securizate și a altor defecte ale infrastructurii critice de informații. Solicităm statelor membre să își dezvolte strategii naționale de securitate și apărare informatică, să asigure formarea de ingineri specializați în protecția sistemelor de informații și să investească în cercetarea și inovarea aferentă securității informatice. ENISA sprijină statele membre prin schimbul de bune practici în domeniul securității informatice, precum și pentru dezvoltarea, implementarea și întreținerea strategiilor naționale de securitate informatică.

Solicităm Consiliului și Comisiei flexibilitate în acest sens, întrucât, în caz contrar, actualul mandat al ENISA expiră în septembrie